Ez utat nyitott egy nacionalista populista kormányzás felé amely átvéve bizonyos rossz példákat pl. a jobboldali magyar kormánytól jelentősen korlátozta a sajtószabadságot, politikai célokra használt független intézményeket, és semmibe veszi a kisebbségi jogokat. Teljesen egyetértek Brok kollégával, hogy az etnikai indíttatású erőszak amelyet már egy hete láttunk Macedónia egyes részein rendkívül komoly aggályokra ad okot. Minden kisebbségnek bolgároknak, románoknak, albánoknak...